Pe 23 aprilie, Aung San Suu Kyi își va prelua locul în Parlament, unde partidul său va fi principala forță a opoziției. Nu știm încă dacă se va produce o schimbare veritabilă în această țară pentru că scena politică rămâne dominată de militari, iar situația economică, ciocnirile cu grupurile de insurgenți, modul în care sunt tratate minoritățile constituie încă motive de preocupare. Însă ultimele evoluții sunt pozitive, iar autoritățile birmane trebuie încurajate să continue reformele.